Pani Przewodnicząca! Notujemy dzisiaj postęp w dwóch ważnych dziedzinach obronność ustanowienie stałej współpracy strukturalnej PESCO, współpracy przemysłów obronnych, oraz przełom w negocjacjach z Wielką Brytanią gratulacje dla Michela Barniera i jego zespołu. Moich kilka zdań o sprawie, o której się dzisiaj nie mówiło, ale która znajdzie się na agendzie szczytu grudniowego europejski filar praw socjalnych proklamowany w Goeteborgu 17 listopada. Ja mam dzisiaj wrażenie, że fizyczne poczucie bezpieczeństwa związane z zagrożeniami terrorystycznymi, szczelnością granic i migracją będzie ważniejszym polem bitwy z populizmem niż bezpieczeństwo socjalne, bo po prostu gospodarka ma się lepiej. I jeżeli ten filar socjalny będzie budowany z poszanowaniem zasady pomocniczości i proporcjonalności, nie będzie mnożył obietnic, których się nie da wypełnić na poziomie unijnym, to w porządku. Na przykład, jeżeli to będzie wzmocnienie programu Erasmus, współpracy uczelni, uznawania kwalifikacji, wszystkiego, co służy mobilności na rynku, bo tej mobilności na wspólnym rynku jest ciągle za mało. Ale są powody, dla których hasło filar socjalny budzi czujność wielu krajów, przede wszystkim na wschodzie. Wtedy, kiedy pojawia się w jego towarzystwie hasło dumpingu socjalnego i rodzą się twarde regulacje, wtedy wraca trochę takie wspomnienie polskiego hydraulika, Polish plumber który wylansowany został jako główne zagrożenie w czasie referendum francuskiego. Teraz okazuje się, że kierowcy tirów ze wschodu czy z Hiszpanii, czy też pracownicy budowlani kradną dream jobs bogatszym krajom, co jest przecież nieprawdą. Tak, że ostrzegam, że tego typu regulacje, które mogą rodzić szarą strefę, są również amunicją dla populizmu.